Na wstępie oczywiście bardzo dziękuję Anne Delvaux za współpracę. Dziękuję sprawozdawcom grup politycznych za bardzo konstruktywną współpracę. Tylko z najwyższym uznaniem mogę się odnieść do pracy naszych sekretariatów. Bez tej pracy nie bylibyśmy w stanie tak szybko przedstawić stanowiska w tak bardzo skomplikowanej sprawie. Efekt tej pracy z politycznego punktu widzenia niestety nie jest dla mnie zadowalający. Na wstępie tego sprawozdania wciąż obiecujemy sobie, europejskiej gospodarce, europejskim obywatelom, że ta nowa polityka klimatyczna będzie realistyczna, będzie elastyczna, że w końcu będzie tańsza. To bardzo dobre założenie.

W szczególności nie jest realistyczne, biorąc pod uwagę fakt, że Europa nadal prowadzi jednostronną politykę klimatyczną. To jest prosta droga do dalszego ograniczenia konkurencyjności europejskiego przemysłu. Deklarowanie tego celu przed rozmowami paryskimi to jest po prostu negocjacyjny błąd. My powinniśmy mieć coś w zanadrzu do zaoferowania. Nie powinniśmy odkrywać wszystkich kart już dzisiaj, zanim ktokolwiek cokolwiek w tej sprawie powiedział. Wprowadzanie wiążących celów w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych, a także w zakresie efektywności energetycznej, to nie jest elastyczne rozwiązanie. Wiemy dobrze, że państwa członkowskie, a także poszczególne sektory gospodarki mają bardzo różne potencjały pod tym względem, np. nasz przemysł energochłonny już dzisiaj należy do najbardziej efektywnych energetycznie na świecie.

A więc oczekiwanie od tego przemysłu kolejnych oszczędności to jest bardzo nierealistyczne nieliczenie się z okolicznościami technologicznymi, to jest w końcu zapraszanie tego przemysłu do tego, by przejechać się przez Atlantyk. W końcu proponowane rozwiązania na pewno nie będą tańsze. Już dziś w Europie płacimy niemal dwukrotnie więcej za energię elektryczną niż w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście po części z uwagi na podatki, na parapodatki, ale polityka klimatyczna ma tutaj swój istotny udział. Najbardziej rozwinięte technologie z zakresu źródeł odnawialnych dzisiaj potrafią zastąpić, wyłączyć tonę emisji CO 2 w produkcji energii elektrycznej kosztem 200 euro.

To jest po prostu za drogo. Do tego dochodzą koszty środowiskowe, o których też niechętnie mówimy. Koszty środowiskowe takiej polityki są bardzo oczywiste. Ta energia energia ze źródeł odnawialnych jest niestabilna, jest nieprzewidywalna, w związku z czym gdzieś na tyłach cały czas muszą pracować konwencjonalne elektrownie. Bardzo często w warunkach europejskich to są elektrownie na węgiel. Bardzo często te elektrownie węglowe pracują tylko po to, aby energia elektryczna została wysłana w powietrze. Chyba nie ma gorszego modelu z punktu widzenia środowiskowego, a także biznesowego, niż produkować energię na wszelki wypadek. Nasz pakiet energetyczno klimatyczny miał za zadanie zapewnić nam zrównoważony rozwój, zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne, w końcu zapewnić konkurencyjność naszej gospodarki. Ta równowaga została dzisiaj złamana na korzyść celów środowiskowych. Dzisiaj mamy możliwość, mamy szansę tę równowagę przywrócić. Jeżeli chcemy tę równowagę przywrócić, ta polityka musi być oparta o jeden cel cel realistycznie określony, skorelowany z uzgodnieniami międzynarodowymi. Ta polityka musi być elastyczna i dla państw, i dla sektorów gospodarki w końcu ta polityka musi być polityką niskich cen energii. W innym wypadku równowaga pomiędzy celami biznesowymi a środowiskowymi nadal będzie załamana. W innym wypadku witalność europejskiej gospodarki nie będzie przywrócona, a dziś ona jest bardzo potrzebna. Bez istotnych zmian w tym sprawozdaniu ten tekst nie odpowiada niestety tym wyzwaniom.

Bez istotnych zmian w tym sprawozdaniu będę zachęcał do tego, żeby to sprawozdanie odrzucić.